Grazie Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di questa raccomandazione perché la produzione di olio di oliva è un importante settore per le economie dell'Europa mediterranea tra queste l'Italia ed è un prodotto di eccellenza dell'export europeo, duramente colpito, ad esempio penso all'olivicoltura salentina, colpito da gelate e colpito dal distaccamento. Sono favorevole affinché il Parlamento dia parere favorevole alla conclusione dell'accordo, per garantire che l'Unione europea continui a contribuire attivamente alla cooperazione internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola. Tuttavia, non posso non deplorare il ritardo della trasmissione del presente accordo al Parlamento europeo e la mancanza di informazioni tempestive da parte di altre istituzioni durante i negoziati. Gli accordi internazionali relativi alla politica commerciale dell'Unione europea sono soggetti al consenso del Parlamento. Per tale ragione, invito il Consiglio e la Commissione a informare adeguatamente il Parlamento, in particolare in merito a qualsiasi decisione che possa essere presa in relazione all'articolo 4 della decisione del Consiglio.